Señora Presidenta, el problema que nuestro Grupo tiene con esta resolución y con este debate es que aspirábamos a superar el que ya tuvimos en el año 2009. Queríamos avanzar, y no solamente no avanzamos sino que corremos el riesgo de ir para atrás. El problema que tenemos ante nuestros ojos no es de formación, no es de capacidad, no es de esfuerzo. El problema de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes no es que no estén preparados, es que no tienen trabajo, es que no existe trabajo, es que estamos destruyendo trabajo. Y se destruye trabajo, básicamente, por las políticas económicas, que están generando unas dinámicas que no solamente ―insisto― no lo crean, sino que lo destruyen.

Esta es la cuestión que tenemos que afrontar. No les podemos decir, ni se lo merecen, ni lo esperan, ni quieren oírlo por parte nuestra ¡fórmense ustedes!,

Lo están haciendo sin necesidad de que se lo digamos. El problema está en que haciendo esto ―que les estamos diciendo desde hace años― no encuentran trabajo porque no lo hay. Por lo tanto, la generación de ocupación pasa por primero, no destruir trabajo, punto número 1 segundo, políticas activas de generación de ocupación y, por lo tanto, combatir las políticas de austeridad y los recortes que están aplicando muchos países, especialmente aquellos en crisis y, tercero, y más importante todavía, entender precisamente que el trabajo no es solamente una cuestión de ir a trabajar sino de derechos fundamentales, de derecho a un trabajo digno, un trabajo que garantice no solamente un salario sino también unas condiciones de vida y unas oportunidades, sobre todo de emancipación, que en estos momentos no tienen.